Voorzitter, ik ben zeer erkentelijk voor de vraag van mevrouw Ludford, want hij lag mij op de lippen te branden. Ik was vorige week in Polen aanwezig bij een rechtszaak van de heer Cor Disselkoen zijn naam is hier vandaag al even gevallen een Nederlander die via een Europees aanhoudingsbevel werd uitgeleverd aan Polen voor een zaak uit midden jaren '90. In de paar dagen dat hij achter slot en grendel zat want er werd uiteindelijk een regeling getroffen tussen de Nederlandse rechter en de Poolse rechter in die paar dagen werden door de bewaking daar zijn medicijnen voor zijn hartkwaal gestolen.

Daarom zou het voor Polen zeer van belang zijn dat ze hun rechtspraak aanpassen.